Pokud jde o baltskou, podunajskou, alpskou a jadransko jónskou strategii, já jsem přesvědčen, že tyto strategie představují platformu pro nadnárodní spolupráci a v tomto smyslu je třeba je podpořit.

Je důležité, že pan zpravodaj vyzdvihl právě jisté pochybnosti o kvalitě implementace i o kapacitě personální a kapacitě správních úřadů právě pro zvládnutí těchto implementací. Potřebujeme i vyšší pravomoci pro místní úřady a regionální úřady. Já podporuji další spolupráci na tomto základě, nicméně bych byl velmi opatrný, pokud by šlo o další vytváření, další speciální strategie.